Spoštovana gospa ministrica, spoštovane poslanke in poslanci! Umeščanje tretje razvojne osi v prostor traja v Sloveniji že od leta dva tisoč štiri. Žal se vseskozi na stran postajajo strokovna mnenja. To je do Korošcev nedopustno, ker imajo praktično na dosegu roke hitro cestno povezavo, ki bi lahko bila z zelo sprejemljivimi sredstvi zgrajena že zdavnaj. In to moramo v tem državnem zboru doseči za Koroško. Neodgovorno in negospodarno je skozi poroštveni zakon državnemu zboru poskusiti vsiliti v potrditev traso štiripasovne hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. To je ceste, ki v naprej, tako kot je zdaj po DPN-ju sprejeta za ta odsek, ceste, ki v naprej izključuje ekonomično, trajno, vzdržno, najcenejšo varianto povezave med med Velenjem, Arjo vasjo, in, ko stane z DDV-jem, sedemsto sedemindvajset milijonov. Ceste, ki bo zahodno in severno Velenje prečkala na ugrezajoči se ojezerjeni lignitni kotanji velenjskega premogovnika z ogromnimi stroški gradnje in vzdrževanja. Cesto, ki bo za sedemnajst cela pet kilometrov dolg odsek, zahtevala, z z davkom osemsto triindvajset milijonov evrov. In če seštejem zdaj od odseka, od Arje vasi, od od Šentruperta, Velenja in potem do Slovenj Gradca, gre za znesek milijarda petsto petdeset milijonov, vseskozi prištevan davek na dodano vrednost. Na drugi strani imamo alternativno rešitno rešitev, ki začne, ki se, začne s Fšest, ki je bila izločena in pomeni le šestnajst procentov trenutno predvidenega zneska po državnih, za cesto po državnih prostorskih načrtih. Skratka, gre za milijardo tristo razlike. Gre za cesto, ki je v nasprotju s strategijo po DPN-jih, in resolucijo programov razvoja prometa v Sloveniji, za obdobje dva tisoč dva tisoč tri, dva tisoč tridesetega, in direktivami Evropske unije o trajnostni mobilnosti. Gre za cesto, ki bo izključila dostop do sebe za celotno jugovzhodno Koroško, to je Dolič, Mislinjo in krajev na tem delu Koroške. In gre za cesto, ki ne bo izpolnjevala minimalnega standarda dvajset tisoč vozil, pretoka, saj ne bo mogla vključiti niti obstoječih devet tisoč vozil od Mislinje proti proti Velenju. Vse to je neverjetno za razsodno osebo, če vemo, da obstoja, večkrat cenejša in okolju ter ljudem prijaznejša razrešitev. Spoštovana gospa ministrica! Kako nam ob vsem tem navedenem lahko utemeljite, da se še vedno zavzemate za drago, časovno dolgo ter ekološko, kmetijsko in socialno destruktivno rešitev postavitev v prostor te nujne ceste proti Koroški? Hvala.